Met deze richtlijn zullen we dat doen en ik hoop dan ook dat de lidstaten heel snel uitvoering zullen geven, zodat wij de boeren in Europa wat beter kunnen ondersteunen.